Doamnă comisar, Cartea albastră O politică maritimă integrată pentru Uniunea Europeană a fost adoptată în octombrie 2007. Politica maritimă integrată a Uniunii Europene asigură o mai mare coerență între măsurile luate în cadrul diferitelor politici, cu incidență asupra zonelor maritime și de coastă și necesitatea de a utiliza resursele acestor ecosisteme într un mod care să nu afecteze mediul.

Statele membre și Uniunea Europeană trebuie să sprijine formarea, educația și oportunitățile profesionale în profesiile din domeniul maritim, precum formarea profesională a persoanelor responsabile pentru nave și transportul maritim. Subliniez importanța cercetării, a dezvoltării și a promovării tehnologiilor ecologice, a surselor marine regenerabile de energie, precum și a navigației. Prin aderarea României și Bulgariei, Uniunea Europeană devine un important actor în regiunea Mării Negre, regiune de importanță geostrategică pentru securitatea energetică și diversificarea căilor de aprovizionare cu energie a Uniunii Europene. Solicităm statelor riverane Mării Negre să încheie un memorandum de înțelegere în vederea dezvoltării coridoarelor maritime la Marea Neagră și solicităm Comisiei să deschidă o linie bugetară TEN T care să finanțeze coridoarele maritime ale Mării Negre, similară celei prin care se finanțează coridoarele maritime din Marea Baltică, Marea Nordului și Marea Mediterană. Totodată, solicităm Comisiei dezvoltarea unei strategii a Uniunii Europene la Marea Neagră similară celei pentru Marea Baltică.